Die Ukraine ist doch eher abgewehrt worden von der Europäischen Union, man hat sie doch nicht hereingezwungen.

Sie erzählen doch das absolute Gegenteil der Wirklichkeit.